Voorzitter, de buitengrenzen van Nederland liggen niet langer bij Vaals en Venlo, maar bij Lesbos en Lampedusa.

Als we ook in de toekomst willen profiteren van een Schengengebied zonder interne grenzen, als we willen weten wie Europa binnenkomt en met welk doel, als we migratie onder controle willen houden en als we ervoor willen zorgen dat uitgeprocedeerde asielzoekers ook daadwerkelijk naar hun land van herkomst terugkeren, dan is deze herziening van de Europese grens en kustwacht absoluut noodzakelijk.

Allereerst de forse uitbreiding naar een totaal van tienduizend grenswachten, zodat we onze buitengrenzen eindelijk ook intensief kunnen controleren.

Ten derde, als een land er zo'n potje van maakt dat het gehele functioneren van de Schengenzone in gevaar komt, dan kan de grens en kustwacht alsnog orde op zaken stellen. En ten slotte meer mogelijkheden voor de grens en kustwacht om samen te werken met derde landen en om lidstaten te helpen om illegale migratie tegen te houden en terugkeer te bevorderen. Met andere woorden, met dit besluit zetten we een belangrijke en noodzakelijke stap om onze grensbewaking te verbeteren.